No es lo mismo un huracán si eres rico que si eres pobre o una sequía en Europa que en el Sur global

Además, habitualmente viven en zonas vulnerables, expuestas a los impactos de un cambio climático cada vez más impredecible. Es necesario y urgente, por tanto, incluir a las mujeres como agentes centrales en la lucha contra el cambio climático. Pero no desde una posición de víctimas, sino desde el empoderamiento y la igualdad. En lo pequeño y en lo grande. En el Estado español, por ejemplo, el Gobierno del Partido Popular ha creado una comisión de expertos con catorce hombres únicamente para el diseño de la nueva ley de cambio climático y transición energética. Quiero denunciar aquí estas situaciones intolerables que siguen perpetuando relaciones de poder que dinamitan la posibilidad de avanzar hacia la justicia climática. Desde aquí quiero reivindicar también políticas ambientales feministas y más mujeres en los espacios de decisión, por supuesto.